Preto je odôvodnená istá miera regulácie aj so stanovením maximálnych cien za jednotlivé druhy poskytovaných služieb.

Preto podporujem odôvodnené zmeny nariadenia pripravené týmto výborom a veľmi rád sa pripojím k tým poslancom, ktorí budú hlasovať za prijatie takto vylepšeného návrhu nariadenia.